Dass wir heute unter Zeitdruck stehen, liegt vor allen Dingen an der Kommission, denn Juncker und Timmermans haben zwei Jahre lang die Kommissarin ausgegrenzt. Sie wollte das schon vorlegen, dann hätten wir mehr Zeit gehabt.

Die Kommission hat vorgeschlagen, ihn 2036 verbindlich einzuführen. Gott sei Dank hat der Rat gesagt Nein, das muss schon 2024